Pane předsedající, já zde nebudu opakovat, co již bylo řečeno, a souhlasím se svými předřečníky. Pouze jsou mezi nimi konstatování, že španělští producenti oliv dostávají jen ty finanční podpory, které naleží i ostatním zemědělským producentům v Evropské unii, a nedostávají tedy žádné speciální výrobní dotace. Takže podle mého názoru nejde o porušení žádných pravidel, natož

Paní komisařko, podle mého názoru by Evropská komise měla v nastalé situaci především, za prvé, poskytnout expertní podporu španělským producentům oliv, to zde ještě nezaznělo.

Je také namístě využít diplomatickou službu, to znamená zintenzivnit i diplomatické úsilí na podporu a obhajobu společné zemědělské politiky Evropské unie, která, znovu opakuji, je v souladu s pravidly WTO. Vzhledem k dosavadní neústupnosti americké strany bychom měli i vyhodnotit riziko rozšíření amerických antidumpingových opatření i na další evropské zemědělské produkty, protože toto riziko skutečně hrozí, a myslím si, že bychom na to měli být připraveni. Zároveň bychom měli důrazně varovat americkou stranu, že politika protekcionismu může vyvolat nestabilitu a nejistotu na světových trzích, která poškodí světový obchod a v konečném důsledku se obrátí právě především proti USA.